Ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir beim Budget keine Einschnitte riskieren, welche unsere großen europäischen Ziele für die nächsten Jahre gefährden.

Schauen wir uns mal die Zahlen an, die Präsident Michel vorgelegt hat Wir gehen von 382 Milliarden zwischen 2014 und 2020 auf knapp 330 Milliarden für 2021 bis 2027 zurück.

Wie sollen wir dann die Ziele des europäischen Grünen Deals erreichen?

Das müssen wir doch mit den Landwirten machen und nicht gegen sie.